Utrzymujące się w Sudanie od blisko miesiąca protesty stają się coraz krwawsze, a sytuacja w kraju coraz bardziej napięta.

Ogromna większość Sudańczyków żyje w skrajnym ubóstwie, utrzymując się za równowartość poniżej dolara dziennie, dlatego zrozumiałe jest, że rosnące ceny oraz niedobory żywności wyprowadziły Sudańczyków na ulice. Zrozumiałe jest też, że Sudańczycy nie chcą się zgodzić na zmiany w konstytucji, które pozwoliłyby na utrzymanie prezydenta Baszira oskarżonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz ludobójstwo u władzy po zakończeniu obecnej kadencji. Tym samym uważam, że obowiązkiem Unii Europejskiej jest domagać się od władz Sudanu, aby zaprzestały użycia siły podczas pokojowych demonstracji, uwolniły niesłusznie aresztowanych obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz przedstawicieli opozycji, a także zaprzestały prześladowań chrześcijan i przedstawicieli innych religii. Bardzo niepokojące są też informacje dotyczące ograniczania wolności słowa, a w szczególności zaś restrykcje w dostępie do internetu oraz cenzura prasy.